Señora Presidenta, en este Pleno de Estrasburgo debatimos y adoptamos la primera lectura de un Reglamento que es una ley europea sobre una agencia europea de fronteras, que aprende de la experiencia y de las limitaciones de la Agencia Frontex. Y algunos socialistas en la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior hemos trabajado muy activamente para mejorar la propuesta de la Comisión para potenciar el refuerzo de su vinculación al mandato de protección de los derechos fundamentales y, particularmente, de las personas vulnerables los niños y las personas con discapacidad para reforzar los mecanismos de expresión de las quejas individuales con respecto de los responsables de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y de su compromiso con los derechos fundamentales y para reforzar la rendición de cuentas ante este Parlamento, la transparencia pero, sobre todo, para vincular la gestión de la Agencia con la migración, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y las operaciones de rescate, de búsqueda y de salvamento, que refuerzan la dimensión humanitaria y el compromiso con valores de la Unión Europea. Pero no queremos los socialistas que esto sirva de instrumento de acicate de la política de retorno, de la devolución, de la valla y de la frontera, frente a las personas que intentan acceder a la Unión Europea en busca de una oportunidad frente su desesperación.